Koleżanki i Koledzy! Sprawa jest istotna. Po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej mamy uruchomić mechanizm wzmocnionej współpracy.

Po pierwsze, chciałbym złożyć poprawkę aktualizującą, bowiem od momentu stworzenia zalecenia i przegłosowania go w Komisji Prawnej nastąpiła zmiana.

na 14. Chciałbym również wystosować gorącą prośbę do Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich uczestniczących w mechanizmie wzmocnionej współpracy o zachęcanie i popularyzowanie tego mechanizmu wśród jak największej liczby państw członkowskich zgodnie z art.

Chodzi bowiem o to, aby ten mechanizm nie był wykorzystywany jako narzędzie specjalnego ustalania specjalnych zadań przeznaczonych wyłącznie dla ograniczonego kręgu krajów.